Depuis 2005, vous nous répétez les mêmes constats négatifs en matière de droits de l'homme, en matière de respect des minorités, en matière d'engagements pris envers l'Union, tout en maintenant intact l'objectif d'adhésion.

Le fond du problème réside dans la volonté des Européens de ne plus assumer les conséquences d'une liberté d'établissement qui découlerait nécessairement de l'adhésion. Il réside aussi dans le fait que la Turquie appartient géographiquement, culturellement, linguistiquement et spirituellement à une zone différente de l'Europe. Il faut par conséquent abandonner cette fiction, il faut abandonner cette mascarade de l'adhésion et il faut entamer immédiatement des discussions pour le concret, c'est à dire pour un partenariat reposant sur nos intérêts mutuels et réciproques.